Signora Presidente, onorevoli colleghi, a due anni dalla nostra commissione d'inchiesta, che ha cercato di far luce sullo scandalo immobilismo e inefficacia sono le parole che meglio descrivono il seguito dato dalla Commissione europea, dagli Stati membri e dalle case automobilistiche allo scandalo delle emissioni. È vero ora abbiamo nuove regole sull'omologazione dei veicoli, basate su una sorveglianza del mercato più serrata, e stiamo lavorando al risarcimento collettivo europeo, che spero potrà tutelare i cittadini da qualsiasi futuro scandalo causato dall'impiego illegittimo di strategie di manipolazione delle emissioni. Ma la verità è che il dieselgate pesa come un macigno, perché la sua eredità è ancora tutta da affrontare. Fino a quando i 43 milioni di veicoli diesel sporchi rimarranno in circolazione a causa della mancanza di richiami obbligatori in tutta Europa, finché i costruttori non avranno pagato per aver frodato i cittadini e per aver appestato l'aria che respiriamo nelle nostre città, non potremo scrivere la parola fine allo scandalo sulle emissioni. Perciò oggi pretendiamo che la Commissione e i governi europei si assumano in pieno le proprie responsabilità davanti ai cittadini che, come noi, stanno aspettando quella risposta esaustiva, mai arrivata, al lavoro svolto dalla commissione d'inchiesta EMIS. Milioni di persone ci chiedono di ritirare i veicoli più inquinanti e si domandano se l'Europa avrà il coraggio di chiedere ai costruttori di sostenere, ad esempio, i costi dei programmi di retrofitting